herra forseti ég hef leyft mér ásamt tveimur öðrum háttvirtum þingmönnum gunnari svavarssyni og katrínu júlíusdóttur að leggja fram frumvarp til

um breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins þar er um að ræða áttundu grein stjórnarskrárinnar þar sem fjallað er um forseta lýðveldisins og handhafa forsetavalds en í greininni er kveðið á um það að þegar sæti forseta lýðveldisins er laust eins og þar stendur og hann getur ekki sinnt störfum

eða ferðalaga eða af öðrum ástæðum þá skulu þrír embættismenn forsætisráðherra forseti alþingis og forseti hæstaréttar fara með forsetavald það er gerð tillaga um það í þessu frumvarpi að niður falli

að hvorki hæstvirtur forsætisráðherra né aðrir þurfa að hafa af því áhyggjur að hér sé gerð krafa um það að samþykkja þetta frumvarp þegar í stað enda stendur ekki til að fara fram á þingrof og nýjar kosningar af því tilefni heldur er þetta frumvarp lagt fram til umræðu og skoðunar og lagt til að að lokinni þessari umræðu verði því vísað til

þannig að allir geti væntanlega sofið rólega vegna afgreiðslu þessa máls stjórnarskráin sem við búum við er að stofni til með nokkrum breytingum frá nítján hundruð fjörutíu og fjögur þegar lýðveldið var stofnað að mörgu leyti hefur þessi stjórnarskrá reynst okkur góður vegvísir og traustur grunnur þegar þjóðin fékk sjálfstæði sitt með lýðveldistökunni og æ síðan í henni má finna fjölmörg ákvæði sem staðið hafa tímans tönn enda er þar byggt í meginatriðum á grundvelli þrískiptingu valdsins sem og lýðræði og mannréttinda sem allt eru auðvitað hornsteinar heilbrigðs og trausts þjóðfélags það hafa í gegnum árin allmargar tilraunir verið gerðar til að hnika til og breyta ýmsum ákvæðum stjórnarskrárinnar og það hefur reyndar stundum verið gert einkum að því er varðar kosningar til alþingis en í meginatriðum stendur stjórnarskráin í sinni upprunalegu mynd og bæði alþingi og þjóðin hafa verið íhaldssöm og varkár þegar breytinga er krafist ég get upplýst að ég álít að það sé rétt stefna að fara varlega í róttækar breytingar á stjórnarskránni við eigum ekki að hringla með hana við eigum aðeins að breyta henni þegar brýn þörf krefur og almannahagsmunir svo er auðvitað ástæða til að breyta stjórnarskránni þegar lýðum er ljóst að ákvæði hennar eru beinlínis orðin úrelt og engan veginn í takt við tímann og þróunina í samfélaginu það er af þessum ástæðum sem sú breyting er lögð til og hér er gerð tillaga um hún er af því sprottin og til orðin vegna þess ákvæðis sem hér er fjallað um og snertir handhafa forsetavalds á fyrri hluta síðustu aldar var varla um símasamband að ræða innan lands hvað þá til útlanda fjarskiptasamband var nánast ekki til samgöngur sömuleiðis afar stopular og fólk ferðaðist einkum með skipum til og frá landinu menn fóru vart úr landi nema til nokkurra vikna eða jafnvel mánaða og dvöldu þá í útlöndum meira og minna sambandslausir við sitt heimaland það var því bæði skynsamlegt og nauðsynlegt á þessum tímum að varnagli væri settur í stjórnarskrána að því er varðar fjarvistir forseta íslands og það var kveðið á um það að þegar hann dveldi erlendis skyldu handhafar forsetavaldsins þrír menn forsætisráðherra forseti alþingis og forseti hæstaréttar taka við forsetavaldinu og svo hefur verið síðan og er enn við lifum hins vegar á nýrri öld við búum við gerólíkt umhverfi flugsamgöngur sem gera okkur kleift að ferðast til útlanda að morgni og koma jafnvel heim að kvöldi við ferðumst oft á hverju ári og sumir svo tugum skipta nemur forseti íslands þar á meðal bæði til opinberra heimsókna ferðalög snerta starf hans að öðru leyti í þágu viðskipta atburða og athafna sem þýðingarmikið þykir að forsetinn sæki fyrir hönd þjóðarinnar og núverandi forseti íslands hefur verið duglegur til að efla útrás svara kalli fjölmiðla á erlendri grund og komið fram fyrir hönd þjóðarinnar með ýmsum hætti forseti íslands fer einnig í einkaerindum til útlanda og segja má í stuttu máli eins og forseti íslands hefur sjálfur lýst að hann sé ekki lengur eingöngu til heimabrúks enga tölu hef ég um það hversu oft forseti íslands velur erlendis en á því hefur gerð vakin athygli í íslenskum fjölmiðlum að í hvert sinn sem hann bregður fæti yfir hafið eru kallaðir til þrír háttsettir embættismenn til að gegna forsetavaldinu ég tel að sú vinnuregla sé barn síns tíma hún sé óþarfi hún er kostnaðarsöm og hún er raunar einsdæmi ég hef ekki spurnir af því að annars staðar í heiminum sé gert ráð fyrir að kjörinn forseti afsali sér völdum við það eitt að bregða sér úr landi og þrír einstaklingar taki við á meðan það er ekki svo að forsetinn sé með öllu sambandslaus og vanhæfur til ákvarðana þótt hann sé ekki líkamlega mættur á staðnum uppi á íslandi það er sem betur fer komið á ágætt símasamband

og hvað eina sem fólk getur notfært sér þegar það bregður fæti til annarra landa í þessu ákvæði stjórnarskrárinnar heldur ekki gerður greinarmunur á því hvort forsetinn skreppi einn eða tvo daga eða stjórnarskráin gerir sem sagt þá ófrávíkjanlegu og gamaldags kröfu

þegar forseti íslands er kjörinn þá er hann auðvitað kjörinn hvar svo sem hann er staddur hverju sinni þá er hann áfram forseti

spurningin verður auðvitað áleitin hvað kallar á þá nauðsyn að kalla til þrjá handhafa forsetavaldsins til að sinna embættisverkum forsetans að honum fjarstöddum ég hef heyrt því fleygt að það þurfi að vera handhafi forsetavalds til staðar hverju sinni heima vegna undirskrifta laga en ég hefði haldið að hægt væri að leysa það vandamál án þess að skipa þrjá menn í stað eins undir slíkum kringumstæðum auk þess gætu staðfestingar laga væntanlega beðið um einn tvo daga ef því er að skipta og ég geri ráð fyrir að þetta sé praktískt vandamál sem hægt sé að leysa úr með einföldum og auðveldum hætti án þess að skipa frá menn sem handhafa forsetavaldsins með ærnum kostnaði eins og upplýst hefur verið hér ber því allt að sama brunni herra forseti að mínu mati og flutningsmannanna er þetta stjórnarskráratriði útbrunnið og úrelt

ég geri ráð fyrir því að hér geti orðið umræða um þetta frumvarp og menn láti skoðanir sínar og sjónarmið koma fram þannig að þetta mál geti verið til áframhaldandi umræðu bæði á þingi og í þjóðfélaginu þessu er varpað fram til hugleiðingar og til athugunar fyrir tvær tilbærar nefndir og ég geri mér þá vonir um það að eftir umræðu og meðferð í sérstakri stjórnarskrárnefnd geti kannski fæðst endanlega áður en þessu kjörtímabili lýkur tillögur sem ganga í þessa átt